virðulegi forseti mig langar að varpa þeirri spurningu til hæstvirts forseta hvort ekki hafi verið fundað síðastliðinn mánudag í forsætisnefnd og með formönnum þingflokka þögn er sama og samþykki þannig að það virðist hafa farið fram sá fundur það er því alveg með ólíkindum að hér skuli formenn þingflokka stjórnarandstöðunnar koma með dagskrðarbreytingartillögur að dagskrá fundarins í dag vegna þess að á fundum þingflokka stjórnarflokkanna og í forsætisnefnd er dagskrá vikunnar skipulögð hvernig er hægt að eiga samstarf við svona fólk sem gengur sífellt á bak orða sinna dagskrá vikunnar lá fyrir með samþykki þessara aðila nei nei auðvitað heldur þetta fólk ekki út nokkurt einasta samkomulag þetta er lýsandi dæmi þess